Arbitralny charakter wyroku mińskiego sądu wobec domniemanych terrorystów Dmitrija Konowałowa i Władysława Kowalowa wywołał ostrą reakcję w Europie. Wątpliwości budzi już sama wiarygodność przedstawionych przez prokuraturę dowodów, jak też przeprowadzenie rozprawy przy drzwiach zamkniętych. Nie wyjaśniono nawet motywów zamachów. Nasuwa się więc pytanie, czy skazane zostały osoby rzeczywiście winne. Apele o ułaskawienie pozostają bez odpowiedzi białoruskich władz. Zamachy terrorystyczne zawsze zasługują na zdecydowane potępienie. Dotyczy to również zeszłorocznych aktów terroru na stacji metra w Mińsku. Każdy taki przypadek należy jednak bezwzględnie wyjaśnić celem ukarania sprawców i zadośćuczynienia ofiarom. Zwracam się więc do władz Białorusi o przeprowadzenie skrupulatnego śledztwa i w oparciu o twarde dowody uczciwego procesu zgodnie z normami obowiązującymi w dzisiejszym świecie. Sposób wykonywania kary śmierci przez rozstrzelanie jest wysoce kontrowersyjny i jednoznacznie narzuca skojarzenie z najbardziej bestialskim w historii krajów Europy Wschodniej okresem stalinowskim. Dialog z białoruskimi władzami możliwy jest więc tylko w oparciu o poszanowanie przez nie praworządności, międzynarodowych zobowiązań, praw człowieka i demokracji.